Ces équilibres n'ont pas été respectés par le Conseil et notamment par les représentants de certains gouvernements. Il est en particulier inadmissible que la demande du Parlement d'obtenir une concertation sur les futures ressources propres de l'Union n'ait pas débouché.

Il se doit de le faire respecter et il nous faut constater une évidence. Tant que ce pouvoir de codécision n'aura pas été traduit par un vote négatif, il ne sera probablement pas possible d'arriver à des conciliations réellement équilibrées. Le Parlement européen devra choisir un jour ou l'autre d'affirmer avec fermeté son rang institutionnel. Cette question des ressources propres va rebondir dans les mois à venir. Si nous voulons aboutir, il faudra être capable d'aller jusqu'au bout de nos responsabilités.